Se han desarrollado muchas iniciativas, pero aún no hemos conseguido la igualdad de trato de las personas con discapacidad. No hay más que ver las cifras de paro, de pobreza, de empleo y de educación. Me parece igualmente lamentable que la Comunicación sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad no incluya las perspectivas de las mujeres, cuando las mujeres están doblemente discriminadas en este colectivo. Su integración les aportará vida independiente y dignidad, pero aportará innovación y nuevos empleos de calidad para la Unión Europea. Es necesario que apliquemos la legislación existente para avanzar y creía que la única manera era emprender acciones contra los Estados que no cumplieran con esta legislación. Por eso he votado la enmienda 1, que no ha sido aprobada. Era lo que las personas con discapacidad esperaban de nosotros.